Gospod predsednik hvala za besedo, gospe poslanke, gospodje poslanci. Slovenska nacionalna politika je brez slehernega dvoumja v regresiji, čeprav je to vidno na vsakem koraku tudi skozi kandidaturo Avstrijke za ministrico v slovenski vladi, je regresija najbolj opazna skozi fenomen izginjanja sramu in skozi procese vladavine splošnega brezčastja. Občutek sramu je imel eno ključnih formativnih vlog v procesu civiliziranja družbe od praskupnosti do danes. Občutek sramu določa naš odnos do drugih ljudi, do moralnih norm in do družbene etike. Bolj, kot je prisoten občutek sramu, bolj je družba civilizirana. Tukaj je kajpak možno psihologizirati o razmerju med sramom in nevrozo, toda Slovenija ni Japonska in zategadelj ni bojazni, da bi presežek sramu lahko ogrozil mentalno zdravje državljank in državljanov. Civilizirana družba je utemeljena z občutkom sramu, morda celo bolj, kakor je utemeljena z zakonom. Kadar zmanjka sramu, ni več jasne razmejitve med dobrim in zlim, brez občutka sramu ni občutka za to, kaj je prav in kaj je narobe, ne za to, kaj je kesanje in kaj je čast. Zakoni sami po sebi ne morejo urediti družbe in jo civilizirati, če so državljani imuni na sram. Procesi civiliziranja družbe slonijo tudi na učinkih zgledovanja, podobno kakor potekajo procesi vzgoje in odraščanja. Spodobnost, manire, samokontrola, sram in moralne norme se vedno najprej pojavijo v bolj omikanih družbenih slojih in se prenašajo navzdol. Ta bistvena vloga današnje politične elite izginja in to je potrebno posebej poudarjati, izginja po njeni krivdi. Primitivizem in bahavost nista več privilegija najnižjih družbenih slojev, marveč gre za maniri, ki jo je velik del politične elite prisvojil in jo obilno uporablja ob vsak priložnosti in z vsakim povodom. Dandanes se izgublja elementarni občutek normalnega in slaba tolažba je, če vemo, da gre za globalni fenomen, kot da je lakota po najvišjih političnih funkcijah iznad kakršnegakoli moralnega ozira, in kakor da lahko opraviči vse oblike ravnanj. Občutek časti, tesno prepleten z občutkom sramu, počasi izginja, javne osebnosti se rutinsko, vsakodnevno in skorajda obredno, samoponižujejo z izgovarjanjem brezsramnih lizunskih stavkov, samo zato, da bi bili in tu ne teče beseda o političnem boju, o razdeljeni Sloveniji, o razgretih idejnih in političnih razlikah, ki so morda malo ušle izpod nadzora. Tukaj teče beseda izključno o interesih. Govorim o zaslužku, o dobičku. Interesi in sled denarja, so za vsakim samoponižanjem, za vsakim sramotnim nastopom in za vsako izgovorjeno lažjo. Patologija na slovenski politični sceni je jasno vidna in je vse bolj očitna, bolj, kot se pomikamo proti njenim vrhovom. Patološke osebnosti praviloma nimajo občutka sramu, toda ni mogoče verjeti, da so vsi tisti, ki trdovratno demonstrirajo primanjkljaj sramu, sociopati in psihopati. gospe in gospodje, to, kar danes gledamo, in to, kar danes delamo, se ni začelo včeraj in ne bo se končalo jutri, to je samo metastaza dolgotrajnega procesa socialnega propadanja. Slovenska žaba brezsramnosti je s kandidaturo Avstrijke za ministrico v slovenski vladi, kakor kaže, skuhana in v ta lonec smo vsi dodajali svoje začimbe. Dobro, ne čisto vsi. Gospe in gospodje, kot poslanec državnega zbora, moram danes po službeni dolžnosti sodelovati v nočni groteski. To bom kajpada storil, na način, da bom glasoval proti. Hvala lepa.